De crises in de wereld hebben een rechtstreeks effect op het leven van de Europeanen. Denk aan de oorlog in Syrië, waardoor onze samenlevingen de afgelopen jaren al één miljoen Syrische vluchtelingen in hun midden hebben opgenomen. Of de terreuraanslagen in Brussel en Parijs, aanslagen door Europese jongeren die zijn geïnspireerd en aangestuurd door IS uit Irak en Syrië.

Namens 500 miljoen Europeanen spreken, maakt ons dan ook een sterke speler op het wereldtoneel.

Hierbij ook dank aan de Hoge Vertegenwoordiger Mogherini voor de ingrediënten.